Auf der anderen Seite weiß ich nicht, warum immer Israel für alles verantwortlich gemacht wird.

Israel als Aggressor zu bezeichnen, ist eine Schande, wenn wir das hier im Europäischen Parlament tun.